Señor Presidente, en primer lugar, quiero decir que comparto totalmente las condiciones que aprobó el Parlamento Europeo es lo que la Comisión hace cuando presta dinero a esos tres Estados miembros utilizando la facilidad de la balanza de pagos, lo que hace la Comisión es tomar dinero prestado de los mercados, prestárselo exactamente en las mismas condiciones —que son unas condiciones mucho más favorables para esos países de las que ellos podrían conseguir yendo directamente al mercado a endeudarse— y poner unas condiciones para que nos devuelvan el dinero, pero tenemos en cuenta las cuatro condiciones que han citado ustedes y que aprobó este Parlamento. Coincidimos plenamente con ellas.

lo que es un préstamo para solucionar un problema financiero en un país. El problema de Letonia, como era el problema de Hungría o el problema de Rumanía, es que tienen que acudir a esa facilidad de balanza de pagos porque no pueden acudir a los mercados a endeudarse para financiar sus necesidades financieras. Ese es el problema. No estamos hablando de un programa para una actividad concreta o para unos programas concretos, estamos hablando de unos países que tienen una dificultad financiera derivada, en parte, de la crisis, sin duda, pero que es mucho mayor que en otros países en condiciones objetivamente similares a consecuencia de una mala gestión anterior. Y, por favor, no responsabilicen ni a la Comisión ni al Parlamento Europeo ni al Consejo de Ministros por la mala gestión de algunos gobiernos en algunos Estados miembros. No es nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad es tratar de ayudar a solucionar un problema financiero. En parte, ese problema financiero es un problema de balanza de pagos que tiene que ver con el endeudamiento del sector privado, que tiene que reponer unas cantidades o devolver unas deudas y no tiene capacidad de financiarse para hacer esas operaciones, y, en parte, a veces, es una necesidad del sector público. En el caso de necesidad del sector público, para financiar su endeudamiento público, hay más capacidad para poner unas condiciones concretas, y son las que ponemos, créanme. Yo, antes de ayer, aquí en Bruselas, todavía estaba tratando de convencer a un representante del Gobierno de Letonia para que las medidas que van a incluir en el presupuesto del año 2010 sean más progresivas. Pero no pidan a la Comisión que obligue a un país a aprobar una reforma tributaria que ese país no quiere aprobar

¿Dejar que ese país caiga en un problema de insolvencia?

¿Que esos problemas financieros obliguen a ese país a efectuar una devaluación de su tipo de cambio del 25 o del 30 que empobrecería inmediatamente a las familias, a las empresas y al sector público endeudado en moneda extranjera? Estoy seguro de que ustedes no quieren eso, y yo tampoco. Esas son las condiciones en las que nos estamos moviendo.

claro que los comparto. Pero la realidad de un país como Letonia o de un país como Rumanía, en este momento, es más compleja que eso. Por favor, pónganse en el lugar de quien tiene que actuar en nombre de todos ustedes para prestar o no prestar a un país que no puede endeudarse en los mercados como lo pueden hacer la mayoría de los Estados miembros o como lo pueden hacer los países más industrializados. Esa es la situación. Y eso es lo que estamos tratando de resolver cumpliendo las cuatro condiciones que ustedes han puesto y que yo comparto.